Moi, je trouve inadmissible mais peut être n'est ce pas le cas de lire dans les journaux que la France veut ceci, que l'Angleterre veut ceci, que M me Merkel veut ceci. M. Sarkozy, M me Merkel vous ont nommé, ils n'ont plus rien à dire, vous avez à faire votre Commission!